Jsem přesvědčena o tom, že klíčem k řešení dlouhodobých problémů evropských měst s exhalacemi a kongescemi z dopravy je podpora veřejné dopravy a nutnost její lepší organizace, zejména pokud jde o spojení příměstských oblastí s centry měst.

Zásadní vliv na plynulost mobility ve městech bude mít nepochybně i další rozvoj nových dopravních technologií a telematických aplikací, které nabídnou možnosti vyhledávání optimálních tras. Dalším závažným problémem je ochrana zranitelných účastníků silničního provozu. I pro ty musí existovat v prvé řadě bezpečná infrastruktura s adekvátním prostorem pro jejich pohyb, aby náš apel na využívání udržitelných způsobů mobility byl věrohodný.